níutíu og sex eða þar um bil hafa íslendingar reynt að setja á stofn náttúrugripasafn íslands það er ekki enn þá komið á koppinn þó að nokkuð sé liðið á annað hundrað ár síðan þessi metnaðarfulla hugmynd var sett fram í landi eins og íslandi sem státar af ótrúlegri fjölbreytni gróðri gróðri norðursins er með ólíkindum að við skulum ekki vera búin að koma okkur upp náttúrugripasafni íslands um tíma var hluti þess staðsettur í landsbókasafnshúsinu við hverfisgötu en þar voru bara tekin nokkur sýnishorn af þeim þúsundum muna yfir fimm þúsundum muna sem eru til í náttúrugripasafni íslands lokað niðri í kössum og koffortum hvar liggur nú metnaðurinn í að sýna fólkinu í landinu okkar íslendingum og gestum sem koma til landsins að sýna náttúruna samandregna með svipmyndum og hlutum sem eru

glæsilegt hús í garðabæ fyrir náttúrufræðistofnun íslands sem er ef ég man rétt með um sextíu til sjötíu starfsmenn og það er vel þar er góð rannsóknaraðstaða þar er góð geymsluaðstaða fyrir hluti sem þurfa sérstakar aðstæður bæði til að mynda miðað við hita og rakastig en safnið sjálft djásnið um hálsinn það er ekki til og það er alveg sýnt að í náinni framtíð verður náttúrugripasafn íslands ekki reist nema menn finni yfir íslenska náttúru í safnbyggingum minnismerki íslenskrar náttúru er náttúran sjálf

þar er djásnið dýra safírarnir og perlurnar sem við getum státað af úr okkar minjaríki það er því mikil ástæða til þess að skoða hvar húsakostur kann að vera sem getur hýst náttúrugripasafn íslands án þess að það kosti milljarða króna því er tillagan þessi hér sett fram og beint að selfossi því að þar eru fleiri en eitt mannvirki sem gætu hýst náttúrugripasafn íslands með glæsibrag besta dæmið eru byggingarnar sem eru tengdar hótel selfossi við brúna og þar er rými sem er á milli fimm og sex þúsund fermetrar það er talið henta fyrir safn af þessari stærð sem liggur nú í kössum hér og þar í kjöllurum í reykjavík og á akureyri og víðar þess vegna er mjög mikilvægt að bretta um ermarnar virðulegi forseti hnykkja á þessu og setja sér markið að opna þetta safn sem yrði rétt er að nefna það sem yrði sjálfbært á nokkrum árum vegna þess að það er alveg klárt að ef þessir fimm þúsund sýningarhlutir komast í eðlilega sýningarstöðu munu þúsundir ferðamanna tugþúsundir ferðamanna munu sækja safnið heim

að doðinn hefur riðið um hlöð og menn eru svo verkkvíðnir að þeir stinga sér frekar undir sængina sína og lúra á koddanum en að ganga til verka og gera það sem þarf þessi tillaga er í þá átt á ganga til verka virða leikgleðina nýta möguleika sem við höfum til þess að byggja upp með reisn og sóma náttúrugripasafn íslands